Ja, der Eurostat Bericht ist sicherlich hilfreich, um Erfolge und Misserfolge festzustellen. Wir brauchen aber drei weitere Instrumente einmal ein Mainstreaming aller Politiken hin auf die SDG Ziele, zweitens eine ausreichende und kohärente Finanzierung und drittens auch politische Führungskraft, damit die SDG als Priorität auf der Agenda bleiben. Ich frage die Kommission Gibt es eine Governance Struktur für die SDG checks

Dasselbe gilt natürlich für den Rat und wie die Kollegen gesagt haben auch für uns. Auch im Parlament brauchen wir eine Struktur für das Monitoring, wie Herr Goerens gesagt hat, und für das Begleiten der SDG. Dann die Frage an die Kommission Wird der neue multilaterale Finanzierungsrahmen respektieren, für was wir unser Geld ausgeben? Das ist ein Test beim nächsten MFR. Und zu guter Letzt brauchen wir auch Partner in der Welt. Wir reden über Klimadiplomatie, eigentlich brauchen wir auch eine SDG Diplomatie, damit wir nicht allein in Europa das machen, sondern andere auch.